Señora Presidenta, solamente quería añadir que coincido con aquellas intervenciones de Sus Señorías que han expresado la importancia de que se resuelva esta asignatura pendiente del Tratado de Lisboa, que es la de esos 18 diputados y diputadas que faltan por venir aquí porque las últimas elecciones últimas se celebraron un poco antes de que entrara en vigor el Tratado de Lisboa.

Por eso coincido en última instancia con el señor Méndez de Vigo, que propone que no haya necesidad de una Convención, que se convoque lo antes posible la Conferencia Intergubernamental, que lo antes posible se produzcan las ratificaciones parlamentarias en los 27 países miembros, y que, por lo tanto, lo antes posible, podamos ver en este Parlamento